Hvala za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav ministrskemu zboru kakor seveda tudi kolegicam in kolegom! Danes bomo odločali imenovanju dveh kandidatov za ministra, ki ob potrditvi čaka obuvanje velike čevlje. Si pa ob obeh pričakujem konkretne rešitve in zagotovita kakovostnega in nemotenega dela njunih ministrstev, četudi bo zato potrebno stopiti komu še na rep. Kandidat ministra za okolje in prostor, gospod Simon Zajc, je na svoji predstavitvi predstavil kar nekaj konkretnih načrtov za reševanje problematike na tem področju. Skupaj s prejšnjim ministrom se do dobra spoznal s trenutno največjimi težavami, ki nas v Sloveniji pestijo na področju okoljske zakonodaje, odpadne embalaže, stanovanjske in gradbene zakonodaje, podnebne strategije in druge. Za njegovo odpravljanje oziroma pripravo podlag za nadaljnje reševanje bo imel časa približno dve leti k sreči se tega zaveda tudi sam. Poskrbeti bo moral, da bo v tem procesu sodelovanja z vsemi deležniki ohranjal medsebojno zaupanje, predvsem da si bo upal spregovoriti o težavah jasno in glasno. Njegova predstavitev na današnjem, njegova predstavitev na matičnem delovnem telesu je bila ocenjena kot ustrezna. Predlog predsednika Vlade Republike Slovenije in oceni matičnega delovnega telesa, poslanska skupina Desus zaupa, zato bomo kandidata za ministra za okolje in prostor tudi podprli. Če gospoda Zajca čaka težka naloga, težka naloga in preizkušnja, med drugim tudi zato, ker bo nasledil ministra, ki se je v zelo kratkem času odgovorno lotil reševanja problemov, pa je pri kandidatu za ministra za zdravje Alešu Šabedru zgodba ravno obratna. Kandidat za zdravstvenega ministra bo namreč nasledil ministra, ki je pred nastopom mandata sicer veliko obljubljal, realiziral pa bore malo, praktično nič, zato bo moral gospod Šebeder začeti praktično iz nule, saj mu predhodnik ni pustil nobenih temeljev, na katerih bi lahko nadaljeval z realizacijo izjemno težkih projektov. Kot se je pokazalo tudi izjemno dolgem hearingu, se ne celo če ne celo najdaljšem v, zadnjih nekaj mandatih, ki je bil spomin na interpelacijo kot na hearing, bo moral presekati kar nekaj gordijskih vozlov, kot so novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter s tem povezana ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zakon dolgotrajni, pri katerem bo potrebno najprej izboljšati besedilo, ki smo ga dobili v roke konec prejšnjega mandata in je v strokovni javnosti naletel na ogromno pripomb, zato pa še treba poskrbeti za finančne vire. Krajšanje čakalni vrst, kjer se ne glede na milijone evrov, ki so bili zadnjih nekaj leti namenjeni temu, kakšni učinkovitosti ni videti, preoblikovanju vodenja javnih zavodov in iskanju učinkovitega nadgrajevanja zdravstvenih nagrajevanja zdravstvenih delavcev in tako naprej. Lahko bi še našteval, vendar ni potrebe po tem, saj sem prepričan, da nam vsem da nam je vsem jasno, kaj vse v našem zdravstvu ne štima. Ker Aleš Šabeder prihaja iz največje in najbolj prepoznavne slovenske bolnišnice, smo v naši poslanski skupini prepričani, da ima odgovore na vprašanja, ki so, ki se nanašajo na naše zdravstvo in jih bo tudi izpeljal. Ne pričakujemo čudežev čez noč, pričakujemo pa manj besed in več konkretnih ukrepov, ki bodo na koncu rezultirali na način, da bodo naši državljani enakopravno dostopali do javnega zdravstva v najkrajšem možnem času. Da bodo storitve kvalitetne, da jih bo čim več vključenih v košarico za obvezno zdravstveno zavarovanje in da bomo sčasoma vsi, torej pacienti in zdravstveni delavci, zadovoljni z delovanjem našega javnega zdravstvenega sistema. Obema kandidatoma pa poslanci naše poslanske skupine želimo srečo in modrost pri opravljanju ministrske funkcije, saj jo bosta tudi potrebovala.